Eerlijke vennootschapsbelasting staat boven aan onze agenda. De aankondiging van minister Osborne gisteren om de Britse vennootschapsbelasting onder de 15 te doen zakken is nog maar eens een indicatie van het opbod in belastingconcurrentie tussen lidstaten. De enige winnaars in dit geval zijn de grote bedrijven en de rijken. Die kunnen het zich veroorloven om te shoppen. Maar wie betaalt de rekening? Inderdaad, de armen, de middenklasse en de kleine bedrijven. Die schouders kunnen nochtans heel wat dragen. Maar de kosten van onze sociale welvaart kunnen zij niet alleen torsen. Dat is niet eerlijk. Dat is niet rechtvaardig. Als dit Parlement ergens haar stem moet laten horen, ook in de toekomst, laat het dan hierover zijn. Dat zijn we onze burgers verschuldigd.